Señor Presidente, la Directiva que hoy debatimos complementa la orden europea de protección que ya hemos aprobado, aunque queda pendiente el reglamento, señora Reding, como usted sabe, y que fue presentada por España y otros Estados miembros durante la Presidencia española. La mejor protección es conseguir que el delito no exista. Pero, puesto que la prevención en muchos casos es difícil, muy difícil o casi imposible, es nuestra obligación dar instrumentos a las víctimas para superar sus tragedias. Mi reconocimiento, por tanto, a las ponentes. Por eso, es importante el apoyo emocional y psicológico, incluso aunque la víctima no haya denunciado, para hacer posible justamente esa denuncia. Es importante también que la Directiva resalte que los Estados miembros deben garantizar una indemnización a las víctimas. En el caso de la violencia de género, esta mención a la indemnización es muy importante como medida disuasoria y compensatoria.

Señora Reding, el considerando 25 habla de instar a las organizaciones no gubernamentales a que se comprometan en la defensa de las víctimas y el artículo 7 habla de servicios especializados. Pongamos los medios en Europa y hagamos mención. Comprométase, señora Reding, a que el Programa Daphne no desaparezca, para dar tranquilidad a todas aquellas personas que han colaborado para que este tema sea menor y podamos verdaderamente contribuir a que esta Directiva entre en vigor.